Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, il nuovo Fondo AMIF, con una dotazione di oltre 10 miliardi di euro nei prossimi 7 anni, dovrà essere un punto di partenza per creare finalmente una politica comune di asilo e di integrazione basata sul valore della solidarietà tra gli Stati membri. I flussi migratori rappresentano, come sappiamo, un fenomeno di carattere globale che necessita di una risposta unanime a livello europeo. I fondi AMIF dovranno continuare a finanziare progetti di integrazione a livello locale, soprattutto i migliori, come il modello degli SPRAR in Italia, che il ministro Salvini sta cancellando con un assurdo decreto che sta portando soltanto insicurezza. Svuotare e chiudere i centri di accoglienza, sgombrare gli edifici, questa sarebbe la sicurezza secondo il governo italiano e secondo il ministro Salvini?

Naturalmente no, Commissario, perché le forze populiste che abitano alla destra di questa Camera e di questo emiciclo e che sono al governo in Italia vogliono lasciare aperta e irrisolta la questione degli immigranti per poter fare una campagna elettorale permanente. Questo è il motivo per cui non hanno voluto risolvere la questione di Dublino, per cui si alleano con i Kaczyński, con gli Orbán, con i Kurz in Europa.

Grazie ancora Commissione, grazie ancora, signor Commissario, per il lavoro che state facendo, e grazie alla collega Dalli.